Premièrement, la Commission ambitionne, à juste titre d'ailleurs, de promouvoir le développement régional en Afrique.

Elle détient d'abord un mandat des États membres pour exécuter le Fonds européen de développement, financé d'ailleurs par les budgets nationaux. Les mêmes États membres lui ont également donné mandat pour négocier des accords de partenariat économique. Il s'agit donc, en l'occurrence, d'une affaire de cohérence des politiques. La responsabilité de la Commission est d'ailleurs lourde dans ce dossier. La même Commission peut cependant compter sur les membres de la commission du développement du Parlement européen en ce qui concerne la mise à disposition des ressources nécessaires au niveau des délégations. Deuxième remarque l'exécution du Fonds européen de développement est l'affaire des Africains, copropriétaires du Fonds européen de développement avec l'Union européenne.